Základným problémom Európskej únie je nedodržiavanie pravidiel a dohôd.

Pri nedodržiavaní pravidiel je obľúbeným riešením Európskej komisie vymýšľať nové pravidlá, u ktorých rovnako nedbá na ich dodržiavanie. Pravidlá Paktu rastu a stability boli celkovo porušené vyše 150 krát.

Naopak, keď pán Juncker dostal pred dvomi rokmi otázku, že prečo Francúzsko po ikstýkrát nemusí dodržiavať tieto pravidlá, odpovedal Preto, lebo je to Francúzsko. To sa mu teraz vracia ako bumerang. Z Talianska prišiel návrh rozpočtu, ktorý je pre ostatné členské krajiny čistou provokáciou, spolu s komentárom, že pána Junckera už nikto neberie vážne. Samozrejme, že správanie Talianska je výsmech všetkým ostatným členským krajinám, preto apelujem, v prvom rade, dodržiavajte, prosím vás, pravidlá, až potom vymýšľajte nové.